La Commission a pris bonne note des points soulevés au cours du débat que nous avons eu à ce sujet au mois de mars. À l'époque, nous avons fait part de notre volonté de collaborer avec vous pour voir comment les nouvelles règles fonctionnaient dans la pratique.

La Commission a pris bonne note des suggestions de nouvelles modifications qui pourraient être apportées au règlement, formulées par certains des partis existants, par certaines fondations et par cette assemblée.

Il sera important, pour tous ceux qui prônent le changement, de le défendre également dans les capitales nationales, parce que c'est là que réside, vous le savez, la clé de beaucoup de décisions ou de blocages de décisions. Le débat d'aujourd'hui et la résolution que vous envisagez d'adopter à son issue alimenteront utilement la réflexion de la Commission. Cette dernière apprécierait toute possibilité offerte par le Parlement européen de continuer à recueillir les points de vue d'experts externes, notamment dans le cadre d'auditions. Je ne saurais préjuger, aujourd'hui, de la décision que le Collège pourrait prendre sur des propositions de changement spécifiques, mais je peux vous garantir que nous nous employons activement à examiner ces questions. La Commission ayant déjà exprimé sa position sur vos suggestions spécifiques lors de la plénière du mois de mars, je tiens juste à souligner à nouveau qu'elle est un fervent partisan de partis politiques énergiques et dynamiques, représentatifs au niveau européen, et qu'elle s'affaire

J'attends avec intérêt le vote sur votre résolution dans le même état d'esprit.